Monsieur le Président, merci Monsieur Kósa, il est évident que ce texte pose les bonnes questions concernant les personnes souffrant d'un déficit fonctionnel, et non de ressentis personnels de difficultés.

Nous en avons beaucoup discuté en commission.